Frau Präsidentin! Ich möchte zunächst an den Kollegen Brok anknüpfen. Ja, das war ein ganz betrübliches Ergebnis für den Helden 2004, Viktor Juschtschenko, im ersten Wahlgang so abgestraft zu werden.

Kein Bürger, den ich getroffen habe, hat diese Wahl mit großen Erwartungen verbunden.

Den inneren Versäumnissen in der Ukraine stehen Versäumnisse in den europäischen Strategien gegenüber. Wir dürfen das nicht länger auf die leichte Schulter nehmen, und diese Westorientierung verdient unsere unbedingte Unterstützung. Wir haben da viel zu verlieren. Gas ist ein Thema, das immer wieder viel Aufsehen erregt. Ich sage nur Sewastopol.